Karanteno moram reči, da preživljam karseda normalno. Vsakodnevno hodim v službo, otroci so končno šli v šolo, skratka, nimam nobenih težav, zbolela nisem, zaenkrat, je to to. Nazadnje sem prebrala, kriminalko z naslovom Na lovu avtorice Lucy Foley. knjiga me je popolnoma fascinirala. zgodba sama pa je v bistvu postavljena na angleško podeželje oziroma škotsko, kjer se, skupina tridesetletnikov, odloči za preživljanje novega leta nekje na samem. ta skupina tridesetletnikov se je s tem začela ukvarjati oziroma so začeli skupaj preživljati novoletni čas, že na Oxfordu, ko so študirali, in tokrat naj bi bila to deseta obletnica njihovega druženja. Vsako leto nekdo izmed njih organizira novoletno srečanje. In so se odpravili v to dobesedno divjino, kamor so odšli z vlakom. gospodična, ki je organizirala letošnje novoletno srečanje, je ugotovila, da so se na to posestvo, kjer naj bi bili sami, da na tem posestvu, kjer naj bi bili sami, da sta, prišla še v bistvu dva Islandca. To jo je malce zmotilo, ker so ji oskrbniki povedali, da bojo pač zaključena družba. Skratka, to prvo zagato so prebrodili, in se dobili na prvi skupni večerji. Na tem posestvu sta bila samo še dva, oskrbnik in oskrbnica. Vendar se zgodi umor. Zdaj, problem je v tem, da na posestvu, kot sem rekla, ni bilo nikogar drugega, razen te skupine tridesetletnikov, sedem, dva oskrbnika in pa dva Islandca. Skozi celo knjigo, se pravi do konca niti ne veš, kdo je umrl, niti ne veš, kdo je bil morilec. Skozi zgodbo pa ugotoviš, kakšne vse zamere so se pojavile med temi, lahko rečemo, kvaziprijatelji. izvemo do od varanja med njimi, izvemo do zalezovalca, ki ga je imela ena izmed njih, skratka, napeto branje od prve do zadnje strani. Zdaj, truplo dobi oskrbnik. Truplo leži v zaledenelem potočku. Popolnoma zveriženo, in kot je videti, zadavljeno. Oskrbnik in oskrbnica, vse obiskovalce povabita v hišo do prihoda policije. Policije pa zaradi, odročnosti in zaradi močnega sneženja ni, ker pač niti s helikopterji ne morejo dostopati do njih. Oskrbnica ugotovi, da se nekaj dogaja na nekem, na tem posestvu, kjer je še ena stara koča, ki je pred stotimi leti pogorela, se odpravi tja, kjer jo preseneti napadalec. Napadalec ni eden izmed teh, v bistvu, ki so na posestvu, vendar je še tretji oskrbnik, ki pa se je za praznike odpravil domov. Ni se odpravil domov, ampak je v bistvu tihotapil kokain, ki ga je skrival na tem, v tem skladišču oziroma v tej, tej koči. Skratka, da zaključim z zgodbo. Umorjena je bila ena izmed te sedmerice, najbolj priljubljena oseba. Umorila pa jo je Ema, punca, ki je organizirala to novoletno srečanje. Zakaj jo je umorila? ta umorjena je imela skozi študijska leta zalezovalca in izkazalo se je, da je to Ema. Zakaj? Zaradi tega, ker je imela motnjo in želela se je poistovetiti s to zdaj že žensko, ki je bila popolna. Skratka, res odlično, napeto branje do konca. Moram reči, da zelo veliko in tudi ugotavljam v službi, ko se pogovarjam z uporabniki, da mnogo žensk bere trilerje in kriminalke, tako da se včasih malce pohecamo in, pač ugotovimo, da poznamo že kar nekaj prijemov, kako spraviti koga s sveta. Če bi bilo to potrebno. v tem, v tem momentu sta to, definitivno Tadej Golob in pa Demšar. Demšarja smo lahko gledali tudi v, TV-nadaljevanki. ravno tako, Golobov prvi roman Jezero. Golob ima štiri romane, in sicer jaz sem prebrala vse štiri, s tem, da, mi je najljubši mi je bil res zadnji, ki je zdajle izšel, Virus. me je popolnoma prepričal. Demšarja pa priznam, nisem prebrala še nobene, pa trenutno, glede na povpraševanje, niti ne morem priti do knjige, ker so vse izposojene in, rezervirane, tako da bom v prihodnosti, mogoče čez poletje. Virus, je pa v bistvu nadaljevanje trilogije, inšpektorja Birse. zgodba se sicer bere lahko popolnoma samostojno, ni potrebno prebrati, nobenega, prejšnjega dela, ke so Jezero, Leninov park pa Dolina rož. zgodba sama gre pač naprej, o pomenu njegovega življenja. Jaz sama sem pričakovala, da bo glede na stanje, kakršno imamo, pandemija, epidemija, več glede virusa, ker me je tudi sam naslov na to, navedel, navajal. ampak v bistvu je virus omenjen na začetku, ko sta se pač Birsa in njegova žena, odpravljala v Italijo na smučanje. žena je zdravnica, pediatrinja, in je, jo njen kolega zdravnik opomnil, da naj ne hodita, da ta virus, naj ne bi bil neki larifari, da to ni samo močnejša gripa, tako da naj ostaneta doma in naj se temu izogibata. Sama zgodba pa potem, virus je še parkrat omenjen, ker tudi Birsa more iti v karanteno, pa se karantene ne drži, tako da ima tudi težave, z nadrejenimi na policijski postaji, ker so ga, slikali in dali na Facebook, kako je kolesaril, s tem, da se obraza ne vidi, ampak so mediji in vsi, višji na policiji prepričani, da je to bil on. drugače gre pa za razreševanje mislim, da treh umorov in pa zgodbo, kako naj bi bili umori sploh povezani, ker se dogajajo na, mislim, da s četrtka na petek zvečer v roku štirinajstih dni. umorjeni so, osebe so umorjene na isti način, s tem, da so, popolnoma na različnih koncih Slovenije. Birsa pač s svojo, ekipo razrešuje te umore in seveda, kot se za, sposobnega, inteligentnega in privlačnega inšpektorja spodobi, na koncu tudi stvari razrešijo. Tako da res mi je bila od vseh štirih njegovih, mi je bila najbolj všeč Virus. Ja. Primeri inšpektorja Vrenka so me navdušili, vsako nedeljo zvečer, smo z otroki komaj čakali, da se, da je ura osem. res mi je bil, mi je bila nadaljevanka narejena noro dobra. presenetil me je glavni igralec Varga, ker, se ga vsi najbolj spominjamo samo iz, Naše male klinike, brezzobega hipohondra. ampak mene je fasciniral, tako da smo bili z otroki žalostni, na predpraznični dan, se pravi sedmega februarja, ker je pač zaradi proslave Vrenko odpadel in je bil prestavljen na naslednji teden. pa želela bi si še še nadaljevanja prigod Vrenka. Zdaj, kot, mula, sem, mi je pri srcu ostalo potovanje, ko sem bila stara osemnajst let in sem šla v bistvu z avtobusom do neke cestninske postaje proti Rimu, kjer so me vrgli z avtobusa ven, potem naj bi se pa peš odpravila do nekega mesta, pač od te točke do tistega mesta je bilo dvaindvajset kilometrov. Bila sem peš, ura je bila pet zjutraj, ko sem, šla z avtobusa dol. In so me na cestninski postaji, takrat so bili še ljudje na cestninski postaji, vprašali, kam grem, sem jim povedala, pa so me prav debelo gledali, če grem peš. Sem rekla: "Ja, zdaj grem na kavo, potem bom šla pa peš." No, sem šla na kavo, peš mi ni bilo teba, ker sem pač štopala. Oče mi je doma napisal tablo z imenom kraja, Grotte di Castro, mama se je zgražala, ampak sem jaz v bistvu v parih minutah dobila, mi je ustavil en mlad poba, me je peljal na kavo, me je peljal do Grotte di Castra, šla sem obiskat sestro. Tako da, prav neverjetno popotovanje, tudi nazaj, sem imela, Sem tudi čakala na avtocesti, da me je ta isti avtobus pobral in me odpeljal, nazaj do Ljubljane. Zdaj, to je bila ta, mladostna razigranost, potem pa, z zdajšnjim možem, v bistvu takrat sva bila še fant in punca, sva imela motorje, cestne motorje, in sva se dogovarjala, da bi se odpravila na potovanje na otok Man, ki je neka meka za vse, cestake. Zdaj, priti na otok Man ni tako enostavno, ker, moraš, preden prideš na otok, imeti rezervirano spanje, imeti rezerviran trajekt. Tako da sem jaz urejala vse stvari že eno leto prej. Ker pa je vedno problem finančno stanje, sem, za naju in še dva prijatelja, ke sta šla zraven, rezervirala prostor v kampu. Ker to je bilo zadosti, da si mu potrdil, da imaš pač rezerviran prostor v kampu, in pa rezervirala sem, trajekt z Liverpoola do Mana. tako da smo se v bistvu odpravili mi na otok Man, se pravi, na to, dirko, ke poteka vsako leto, zdaj zaradi že znanih razlogov je pač odpovedana bila lansko leto, odpovedana je letošnje leto. In smo načrtovali enajstdnevno potovanje. odpravili smo se iz Gorij ob petih zjutraj. moram pa povedati še to, da midva sva na motorju preživela res ogromno časa. Jaz sama nisem vozila nikoli, vedno sem bila sopotnik. potem sem rodila dva otroka in po rojstvu sina nisem bila na motorju pet let. Potem sva se pa midva odločila, da bova šla na to dolgo pot, ke narediš približno pet tisoč kilometrov, in sem moža jaz prosila, da bi me mogoče peljal kakšen teden prej majčkeno malo na motorju, da jaz vidim, kako sem še sposobna. seveda sem imela tudi deset kil več, kakor, ali pa petnajst kil več, kakor pa ko sem se nazadnje peljala. No, pa mi je obljubljal, pa mi je obljubljal. No, od tega ni bilo nič, ob petih zjutraj sem se jaz usedla na motor, opremljena z ruzakom, s, torbami, s šotorom, s spalnimi vrečami, tako da, to ni bil več motor, podoben cestnemu motorju, ampak potovalnemu motorju, in sva se midva odpravila na pot. Na Jesenicah, na Hrušici smo se dobili s tema dvema prijateljema in smo skupaj nadaljevali pot. Zdaj, bilo je enkratno. Prvi dan smo prišli do meje z Luksemburgom, tako da smo naredili devetsto kilometrov. Utrujeni vsi do amena. Seveda spanja nismo imeli mi rezerviranega na poti do Liverpoola nič, tako da smo tam našli en obcestni, motelček. znanje nemščine vsem štirim ni bilo najbolj blizu, v bistvu sem jaz se pač dogovarjala, ker sem se v srednji šoli učila nemško, pa mi je malo še ostalo. Nakar smo ugotovili, da je lastnica motela, gospa iz Zadra, tako da nismo imeli nobenih težav več. ko smo se majčkeno malo mi, okrepčali, smo šli še do, prav do meje, z Nemčija-Luksemburg, kjer smo se ustavili na kebabu. Tam smo pa dobili enega Slovenca, ki je bil v bistvu s svakinjo. Pa se zgovarjam in on je bil navdušen, da nas je srečal, ker sta šla s svakinjo praznovati, ker je pač dobil sina tisti dan. In je bil presrečen, da je dobil štiri nore Slovence v tistem zabačenem lokalu, da nam je lahko dal za hrano, za pijačo. Potem smo se pač odpravili nazaj, prespali in pa odšli nazaj, naprej proti Angliji. Zdaj, šli smo ta prvi trajekt, Calais-Dover. Potem smo šli pa naprej do malo nad Londonom, pa zdaj se ne spomnim več kraja. Tam smo prespali naslednjo noč. In res, tako, nič rezerviran, nič. Mi smo pač prišli v te motelčke, vprašali: "Je soba prosta, sta dve sobi prosti?" "Sta." "V redu." Plačali in smo šli naprej. Tretjo seveda, tule ta drugo noč, zjutraj vstanemo in pravim jaz možu: "Ti, gumo imaš na tleh. Pri motorju." "Kaj imam gumo na tleh? Normalno, da jo imam." "Ne," sem rekla. "Guma je prazna." In mu je guma spustila. pol smo ugotovili, da sva nekje na pot nekaj povozila in je pač čez noč guma spustila, zdaj pa sredi Anglije kje dobiti, vulkanizerja, gumo zamenjati? Skratka, brez čelade je potiskal tisti motor, en kolega, ke je vozil motor, ke sta bila zraven, je šel z njim, policija ju je lovila, ker sta bila brez čelade pa porivala tisti motor po dvopasovnici ali štiripasovnici. Midva z onim kolegom sva pač čakala pred motelom, nakar so, pripeljali jih nazaj pred hotel policaji, da sta pač vzela čelade. No, so pa res bili policaji ful v redu, peljali so jih do vulkanizerja, kazni nista dobila, dobila sta samo pač opozorilo. tisto gumo so zrihtali in potem smo mi šli naprej in pot nadaljevali do Manchestra. V Manchestru pa že spet. Ni bilo rezerviranega spanja in smo se dogovorili, da je najboljša varianta, da gremo mi v en pub, tam v pubu bomo pa že izvedeli, kje bi se dalo prespati. In res, v enem pabu, krasno res, tisti ta pravi angleški, je bila ena skupina, po moje, da so imeli kakšno obletnico mature, ampak to so bili vsi stari petinsedemdeset, osemdeset, in so nam povedali, da je en hostel, niso vedeli še, je en čisto nov, a je že odprt ali ni odprt. Pa nas je en gospod, z avtom je pred nam vozil, da nas je tam usmeril, gremo noter, vidimo receptorko. Odlično. Bo receptorka, pač vprašamo: "Imajo prosto?" "Imamo." Ampak problem je bil v tem, da so bili odzunaj res, pač saj to tako, kakor za vsa velika mesta, neki čudni ljudje so postopali. In sem jaz vprašala, če lahko kam mi parkiramo motorje, in nam je z veseljem odprla garažo, ker še drugače ni bila odprta, tako da smo motorje, lahko pospravili na varen kraj. No, naslednji dan smo pa le prišli do Liverpoola in se potem s trajektom odpeljali na otok Man. Na otoku smo preživeli štiri dni. To je neponovljivo oziroma jaz bi se še enkrat odpravila na tako dolgo pot in v bistvu, tam smo gledali dirke, pač ke jih imajo, ker to je pač ta dirka po ulicah, otoka Mana. Mislim, da je dolga enainšestdeset kilometrov. To so neslutene brzine, folka, gledalcev, noro vzdušje, enkratno. In potem je, imajo tako urejen, da tudi vsi prišleki, ke pridejo, gledalci, imajo tudi, ne vem, mislim, da, mad Sunday oziroma da si lahko vzamejo, je, proga zaprta, cesta zaprta, in lahko sami preizkusijo, v kolikem času pridejo pač po tej progi okrog oziroma po cestah. Tako da mi smo, vsi štirje smo šli. Zdaj, na vrhu otoka sem jaz, možu rekla, da jaz imam tega dosti, da to so brzine prehude, pa sem bila veliko hudega navajena, in da če se hoče ubiti, naj se sam, jaz bom šla pa z letalom nazaj domov, ker imava dva otroka doma. In me je dal dol, ravno tako, oni kolega sopotnika, tako da sva midva čakala na vrhu otoka, da naju prideta iskat. V tistem trenutku, mogoče je minilo pet minut, ke sva, midva sestopila z motorjev, so cesto zaprli, prišla sta dva helikopterja, rešilec in nama se je skoraj srce ustavilo. Ker midva sva klicala, dobila odgovora nisva, se pravi onadva se nama nista javljala na telefon, skratka, midva sva doživljala prav, res moram reči, da sem doživljala jaz takrat kar eno po moje največjo grozo v življenju. S tem, da sta naju poklicala nazaj čez ene pol ure, da kaj midva teživa, da so pač cesto zaprli in da midva ne moreva, da onadva pač ne moreta priti po naju, a ne. V redu, sta živa, zdrava. takrat je bilo pač, in se je tudi pač eden od teh turistov se je takrat ubil. tako da naslednjič, ko sta šla na progo sama, sva midva lepo počakala v varnem zavetju enega puba, da sta se vrnila nazaj. ker smo imeli časa, smo si ogledali, majčkeno malo, jaz sem si ful želela v muzej, ampak muzej je bil zaprt. ogledali smo si v bistvu te, ogromno teh trgovinic, vse je v znamenju, pač, otoka Mana kot prireditelja teh motorističnih dirk, pa kolesarskih dirk pa starodobnikov. Ogledali smo si, veliko dirk, zelo so me presenetile dirke na, dvokolesnikih. ne, dvokolesniki, prikoličarji so. Ker tisti, tisti so pa še, še večji norci ke pa motoristi, sploh ta, ko zadaj na prikolici drži smer, nagiba motor. Mislim, neverjetno. potem, seveda je bilo nujno treba obiskati, tržnice in nakupiti, spominke, s tem, da smo bili, kot sem že na začetku rekla, omejeni s prtljago noro. tako da smo zadnji dan, ke smo šli domov, na trajekt, smo vse stvari, uporabljene brisače, majice, mogli vreči v kontejner, da smo lahko spakirali novo kupljeno robo. še pred, trajektom smo si želeli ogledati, zadnjo dirko, pa je bila že spet odpovedana, ker v tistem času, mi smo bili, štiri dni smo bili na otoku, pa je umrlo pet ljudi, se pravi pet dirkačev. Mislim, ima ta otok Man kar veliko število, smrti vsako leto. potem smo šli nazaj na trajekt, in pa smo ponovili vajo glede spanja nazaj, smo se ustavili v Manchestru, pa potem, eno noč smo manj spali, smo se ustavili tudi pri tej gospe iz Zadra v, na meji z Luksemburgom. Potem smo pa nadaljevali pot domov, ker so nam v Gorjah priredili tudi kakor en malo sprejem. Sem pa jaz, glede na to, da, sem bila celo pot, mislim, res je to dolga pot, sem dobila ogromen hematom pod kolenom, tako da smo se od Nemčije do Slovenije mogli kar skoraj več ke pa na vsakih sto kilometrov oziroma na manj ke pa na sto kilometrov ustavljati zaradi tega, da sem se jaz sprehodila, in mi je v Avstriji že mož rekel, da, ke smo se na enemu počivališču ustavili, da me pa lahko tam da enemu kamionarju, ga je poznal, ke je šel s fure. Sem rekla: "Veš kaj, dragi, da če stojim na tačkah do Gorij zdajle, da bom prišla z motorjem domov." No, in res, mi pridemo, gremo h kolegu. Takrat, so bila druženja še dovoljena. priredili so nam res nepozaben sprejem, ampak se je pa zgodila, nesreča. Jaz mislim, da ene tri ure po tistem, ke smo pač prišli s fure, da sem se jaz spotaknila na stopnici in si zvila gleženj. Tako da sem potem, ostala doma po temu dopustu še, mislim, da ene tri, štiri tedne, nisem mogla v službo, ampak sem bila zelo vesela, da se mi kaj takega ni zgodilo na poti, ker drugače ne vem, kako bi prišla domov, kako bi dala to otečeno nogo v škorenj. Tako da, ampak bilo je pa to nepopisno potovanje, ogromno smo doživeli, ogromno smo se nasmejali, bili smo tudi tako res zelo neorganizirani, mi smo imeli vse stvari sprintane, na listih sem jaz imela po mapicah zloženo. S kateremu koli smo se tam na trajektu zgovarjali, so imeli vsi laptope, tablice, mi pa vse še fotokopije, tako da odlično, in če bi se dalo, bi jaz to ponovila. v bistvu kot knjižničarka sem na voljo uporabnikom, da jim svetujem, pripravim, iščem gradivo, se jim včasih pomagam tudi odločiti med, knjigami, za katere pač ne vejo točno, katero bi vzeli. zdaj, veliko časa, v normalnih razmerah preživimo z otroki, izvajamo ogromno bibliopedagoških ur, potem pripravljamo razne razstave. skratka, najbolj od vsega me pa, veseli to delo zaradi tega, ker lahko nekomu svetujem dobro knjigo, mu znam poiskati, vire, literaturo za kakšno seminarsko nalogo. izveš veliko stvari, s čim vse se ljudje ukvarjajo, kaj vse raziskujejo. Tako da mi je služba nadvse všeč.